Susțin cele trei rapoarte din pachetul Schengen, pentru că apără dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană, unul din bunurile cele mai de preț pe care le are Uniunea. Aș vrea să mă refer la câteva îmbunătățiri aduse de aceste rapoarte. 1 Standardele pentru statele membre Schengen sunt mai relaxate decât pentru statele candidate, cum ar fi România și Bulgaria. Prin aceste rapoarte, standardele devin egale pentru toată lumea și pentru statele candidate, și pentru statele membre, adică se vor ridica standardele și în statele deja membre Schengen. În al doilea rând, monitorizarea controalelor interne la frontiere, monitorizarea controalelor ilegale la frontierele interne va fi posibile, ceea ce astăzi nu se poate face. De pildă, echipe de experți se pot sui în autocare care pleacă cu turiști din diverse țări în alte state ale Uniunii, să vadă, să constate cu ochii lor dacă sunt sau nu acești oameni supuși unor controale ilegale.

se ia de către Consiliul Uniunii, cu aprobarea Comisiei Europene. Și iarăși, pe baza unor criterii bine stabilite dinainte și numai pentru a proteja ordinea publică.